După cum reiese și din raport, diminuarea violenței împotriva femeilor trebuie susținută printr un efort dublu, atât la nivelul statelor membre, cât și prin măsuri și programe gestionate direct de către Comisia Europeană. Consider că este extrem de important ca Programul Daphne să fie continuat și să fie încurajate să participe statele care se confruntă cu acest tip de violență în creștere în condițiile actuale de dificultăți economice. Mulți oameni se confruntă acum cu probleme psihice care uneori generează violență. Este esențial să se realizeze formarea angajaților în cadrul autorităților de poliție ale Uniunii Europene, ca bază pentru a avea anchete corecte, cu o bună înțelegere a fenomenului și a efectelor pe care violența le are asupra femeilor. Acest aspect este susținut și în contextul Programului de la Stockholm. În concluzie, efortul politic trebuie dublat de sprijin financiar, iar Programul Daphne poate fi cadrul potrivit.